Je vous interpellais sur la responsabilité que nous avions en tant que pays industrialisés de faire en sorte que les pays en développement puissent nous suivre dans nos efforts de lutte contre le changement climatique. À Copenhague, nous ne pouvons faire comme si nous avions tous les mêmes capacités, sinon cela voudrait dire que l'on part tous du même point pour arriver finalement à rien. Donc, pour convaincre nos partenaires en développement de nous rejoindre, il faudra évidemment aborder la question de l'aide qui doit leur être accordée et ne pas attendre l'issue du sommet de Copenhague.

La Commission européenne avait déjà fait des propositions, je souhaite absolument que nous prenions les devants pour entraîner nos partenaires vers une solidarité mondiale nécessaire pour arriver à surmonter ce problème de changement climatique.